Pane předsedo, pojďme si shrnout, kde se tedy nacházíme, kromě toho, že se nacházíme uprostřed krize. Musím říci, že jsem si v posledních dnech a týdnech připadal, že jsme se dostali do Evropy století spíše devatenáctého než dvacátého prvního. Mám pocit, že se nacházíme v Evropě někdy tak asi po roce 1815, po Vídeňském kongresu, kdy se tomu říkalo koncert velmocí, protože přes veškeré řeči o evropské jednotě, o evropských řešeních, o komunitární metodě, o tom, že je zapotřebí nadnárodní řešení povýšit nad ta národní, tak já jsem posledních čtrnáct dní viděl jenom dva národní lídry, kteří řídili celou show a kteří tady rozhodovali. A to byla jedna kancléřka a jeden prezident, který dokonce vypeskoval jednoho jiného premiéra.

Já tedy nejsem žádný federalista a pan Schuman a pan Monnet nepatří mezi moje velké favority, ale řekl bych, že toto příliš evropsky nezní a možná se oba pánové obrací v hrobě.

Je to pořád stejné a je to prostě záležitost, kdy přenášíme nezodpovědné chování na daňového poplatníka. Nezodpovědné chování bank a finančních ústavů, které tady hrály jako v kasinu, nezodpovědné chování států, které uplácely voliče rozhazováním veřejných peněz, které ve skutečnosti neměly, a vzniklé dluhy navrhujeme europeizovat, přenést je na všechny, vykoupit je ve jménu záchrany eura a je celkem jedno, jak to nazveme. Mám pocit, že tady nikdo nečte noviny, že tady nikdo nečte ekonomické komentáře, protože zítra se přece nic nerozhodne.

Uvědomme si to, přiznejme si to mnozí z vás to tady přiznají v kuloárech, nemají odvahu to říct ale veřejně že euro není projektem pro všechny, že bude muset dojít k situaci, kdy ne všichni současní členové eurozóny se na tomto projektu budou moci podílet i nadále, protože budou muset projít řízeným bankrotem, budou muset projít devalvací. A vy to víte, v kuloárech se o tom mluví, jenom se to bohužel bojíte říct

Ta cesta je nejvíce tradiční, je asi možná nejpohodlnější, je nejnákladnější, je nejméně věrohodná pro trhy a není to cesta státnická. Protože státník se pozná od politika tím, že má odvahu k netradičním řešením, k novým řešením, že o nich umí přesvědčit, že je umí prosadit. Takže zítra se mimo jiné dozvíme, jestli v Evropě je opravdu také nějaký evropský státník nebo jestli tady máme pouhé politiky.